laga um breytingu á lögum um mannanöfn númer fjörutíu og fimm nítján hundruð níutíu og sex með frumvarpinu er lagt til að beiðnir um breytingar á mannanöfnum verði allar afgreiddar á einum stað það er hjá þjóðskrá íslands en samkvæmt lögum um mannanöfn eru slíkar beiðnir afgreiddar annars vegar hjá þjóðskrá íslands eða innanríkisráðuneytinu hefur það fyrirkomulag þótt flókið fyrir borgarann og algengt er að sótt sé um nafnabreytingar á röngum eyðublöðum eða á röngum stað sem síðan hefur kallað á framsetningar mála milli ráðuneytisins og þjóðskrár hefur af þessu hlotist óhagræði bæði fyrir borgarann og stjórnsýsluna

verði afgreiddar af þjóðskrá íslands rétt þykir þó að veita ráðherra áfram heimild til að veita þeim sem fær íslenskan ríkisborgararétt nafnbreytingu samhliða veitingu ríkisborgararéttar

frumvarpinu er því talað um dómsmálaráðherra í stað innanríkisráðherra og vek ég athygli háttvirtrar allsherjarnefndar á þessum atriðum í frumvarpinu hæstvirtur forseti ég hef gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu